Hvala lepa, gospod predsednik. Dober večer vsem. Ta resor ima SAB in seveda ima polno pravico, da izbere kandidata ali kandidatko, ki je najustreznejši in mi jim kot koalicijski partnerji seveda verjamemo, in ko gre za doktorico Angeliko Mlinar, jaz mislim, da bi, verjetno, če si odkrito pogledamo v oči, v tej dvorani ni osebe, ki bolj pozna bruseljske strukture, kar je sicer najbolj pomembno za resor, ki ga bo, če ga bo, upravljala. Za ta resor je tudi potrebna iznajdljivost, potrebna je prodornost in kreativnost in gospa Mlinar je dokazala, da vse to ima. Popolnoma je jasno nasprotovanje opozicije, namreč, seveda ne podpirajo tega in tu se ni treba poglabljati. Pomembno je izpostaviti, zakaj pa je ta, naša kandidatka kot taka konkretno v redu. Jaz sem jo samo spoznal v dveh situacijah enkrat, ko je povezovala štajerske poslance in kandidate za volitve v Neos, in moram povedati, da čeprav od nas ni mogla imeti nobene koristi je bilo popolnoma jasno, da je želela izpeljati to povezavo in ji je uspelo, in že takrat se mi je zdelo, da je to res format političarke neke nove dobe, nove dobe, v kateri seveda želimo vsi živeti. Drugič pa je bila moja protikandidatka na evropskih volitvah, in čeprav jaz seveda nisem bil zvezda programa v tem, vseeno je izkazala izjemno mero politične kulture, pravzaprav nekaj kar se ne pozabila, na vseh teh soočanjih, na katerih sva se srečala, in to je tudi drugi dokaz zame, ko se pač odločam, da je resnično, političarka, ki je treba zaupati. Meni se zdi napačno, napačna teza Levice, da je njeno udejstvovanje v stranki Neos Avstriji nekaj, kar, determinira njeno obnašanje kot ministrice pri nas, to nima nobene zveze, ona je tukaj članica SAB-a mislim, da je to treba, ključno, da je to treba izpostaviti, še bolj mi je pa sprevrženo, to sprenevedanje, da, češ, nismo proti Angeliki Mlinar, smo pa proti vladi, proti Angeliki Mlinar, si proti Angeliki Mlinar in me samo zanima, kako boste tisti, ki ste proti Angeliki Mlinar, ko ste na obisku pri koroških Slovencih, recimo rekli: "Jah, težka srca, smo pač bili proti," ampak to si prav predstavljam in, zamislite si tudi vi, mogoče bi kdo še vedno mogel, da se premisli. Desna provenienca je vsekakor obrnila hrbet zamejski Slovenki in seveda bilo je v tekom hearinga tudi problematizirano to državljanstvo, kako ga je dobila. V naši državi ga športniki dobijo zelo hitro, zelo lahko, in čeprav so samo interesi, ni športnega kluba, tako da jaz mislim, da tu ni treba izgubljati besed. Jasno je, da gospa Angelika Mlinar ima veliko kvalitet, eni jih sicer nočejo priznati, ampak to je njihov problem, ima pa, kot se v Avstriji reče, ein Fehler, in ta feler je, da prihaja kot Slovenka iz Avstrije, ne pa iz Argentine, ker če bi v krvi bil tango ali če bi imela blagoslov svetega duha, verjetno, da bi brez problema imela triintrideset glasov več danes, in bi bila nesporno izvoljena. Zato bom z velikim veseljem glasoval za gospo. Angeliko Mlinar in z vsem zaupanjem, ki mislim, da ga res z razlogom daje. Hvala.